Señor Presidente, yo veo aquí muy poco equilibrio y creo que no es el mismo el cristal con el que se está examinando a Venezuela que con el que se está mirando a Ucrania o a Palestina.

Quiero también llamar la atención de este Parlamento, sobre el hecho de que mientras algunos están ejerciendo aquí de defensores de la violencia del capital, están permitiendo en el Estado español penas de prisión para quienes ejercen el derecho a la huelga y una Ley Mordaza ampliamente cuestionada en foros internacionales como Amnistía Internacional o el Tribunal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y una reforma del Código Penal que nos convertirá en breve en terroristas a todos los activistas sociales y que, además, restablece la cadena perpetua bajo el eufemismo de la prisión permanente revisable.